Señora Presidenta, el informe que he tenido el honor de redactar, en estrecha colaboración con los ponentes alternativos, se ocupa de definir Internet como un bien público mundial que ha de gestionarse atendiendo al interés común general. Fundado en un modelo público privado, debe impedirse su control por alguna entidad o por algún grupo de entidades, así como cualquier tentativa de las autoridades estatales o supranacionales destinada a controlar el flujo de información que a la red accede. Una preocupación fundamental de este informe ha sido la posición que en el gobierno mundial de Internet tiene la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números Como se trata de una institución privada, sometida al Derecho de los Estados Unidos, hemos puesto de relieve su singularidad, habida cuenta del delicado cometido que desempeña y, aunque defendemos su mantenimiento porque su actuación ha sido eficaz en términos generales, propugnamos una reforma que permita mayor participación de las instituciones europeas en sus órganos directivos. Pero Internet es, ante todo, un instrumento esencial para el ejercicio de libertades fundamentales y para el disfrute de una ciudadanía auténticamente democrática. Por ello, han de establecerse garantías significativas contra nuevas formas de vigilancia, de control y de censura por parte de los actores públicos o privados, de modo que la libertad de acceso a Internet y la protección de la vida privada sean reales y no ilusorias. En especial, se pide a los gobiernos que se abstengan de limitar el acceso a Internet a través de la censura, el bloqueo, el filtrado u otros medios, así como de encargar a entidades privadas que lleven a cabo estas actividades. Las restricciones que se juzguen indispensables, por ejemplo, para la protección de los menores, han de limitarse a lo estrictamente necesario en una sociedad democrática, han de venir fundadas en el Derecho y deben respetar el principio de proporcionalidad, tal como ha sido elaborado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal de Derechos Humanos. El acceso a Internet ha de facilitarse a todos los ciudadanos de una manera eficaz y, sobre todo, sin discriminaciones, debiendo hacerse un especial esfuerzo en relación con las personas que viven en las zonas rurales, en los términos, por cierto, ya previstos en la Agenda Digital aprobada por este Parlamento. Sostenemos que es muy importante que la voz de Europa se oiga unida y fuerte en el gobierno de Internet, tanto en la ICANN como en otros escenarios internacionales, especialmente en el Foro para la gobernanza de Internet, por ser éste un instrumento poderoso de diálogo entre gobiernos, sociedad civil y sector privado. La próxima sesión de este Foro se ha de celebrar en el mes de septiembre en Vilnius y su importancia no ha pasado desapercibida a quienes hemos redactado este informe, por lo que la apoyamos decididamente, al tiempo que proponemos algunas correcciones a su modo de funcionamiento. En estos escenarios es muy importante que se defiendan los principios de la Unión Europea expresados en el artículo 2 de su Tratado, especialmente nuestras relaciones con países cuyos valores puedan ser diferentes de los europeos. Respetados colegas, Internet es el gran mar, el océano que ha de unir a ciudadanos en libertad. Termino expresando mi agradecimiento a los colegas que han colaborado conmigo en la redacción de este informe, así como a los funcionarios de la comisión, que me han prestado inestimable ayuda. Muchas gracias por su atención a estas horas de la noche.